Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi poslanci! V Novi Sloveniji smo sprejemu Zakona o nepremičninskem posredovanju marca letos nasprotovali, stališča danes ne bomo spremenili. Naše osnovno vodilo je socialno-tržno gospodarstvo, ki temelji na načelih svobode, uspešnosti, odgovornosti in solidarnosti. Država mora zagotoviti pogoje za konkurenčnost, hkrati pa zagotavljati učinkovit in pregleden nadzor nad zakonitostjo gospodarskih dejavnosti. Zdrava konkurenca je pogoj za boljše delo, je gonilo razvoja, zato ima država v socialno-tržnem gospodarstvu dolžnost, da takšno konkurenco zaščiti. Novi Zakon o nepremičninskem posredovanju po našem mnenju pomeni ravno obratno. Pomeni nepotrebno regulacijo trga tam, kjer to ni potrebno, ter ga deregulira tam, kjer bi bila regulacija dobrodošla. Zakon tako omejuje višino dejanskih stroškov, ki nepremičninske družbe lahko zaračunajo naročnikom. Če logično pomislimo, dejanski stroški, ki jih nepremičninska družba kot kot posrednik imela, ne morejo biti omejeni, če so resnično nastali. To pomeni, da jih omejujemo zgolj umetno administrativno. Če se nekdo z nepremičninskim posrednikom svobodno dogovori o višini plačila za opravljeno storitev in je z njo zadovoljen, zakaj bi mu država potem postavljala zgornjo mejo plačila. S takšnim ravnanjem omejujemo ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo. Enak pomislek velja glede omejevanja najvišjega plačila pri posredovanju pri najemnih pogodbah. Nelogična in z vidika ohranjanja strokovne usposobljenosti nepremičninskih posrednikov je tudi ukinitev njihovega zdaj obveznega dopolnilnega usposabljanja vsakih pet let. Posrednik, ki se neha izobraževati in usposabljati na svojem področju dela, bo dolgoročno nazadoval, ker bodo najbolj občutili ravno naročniki. Gre za nižanje veljavnih standardov, ki zagotavljajo strokovnost in boljše delo. Če zakon želi zaščititi interese potrošnikov kot navaja vlada, potem tega nikakor ne bi smela dopustiti. Skratka, Zakon o nepremičninskem posredovanju po našem mnenju ne prinaša dodatne vrednosti niti potrošnikom niti nepremičninskim družbam. Glede na navedeno v Novi Sloveniji zakonu nasprotujemo.